Glauben Sie, dass man einen Teil dieser Mittel auch als Bonitätsgrundlage für den europäischen Stabilitätsmechanismus verwenden könnte, um im Laufe der Zeit dort die gegebenen Garantien abbauen zu können?